Bessere Rechtsetzung, was ist darunter zu verstehen? Wir wollen einfache, transparente und verständliche Gesetze für die EU Bürger und die Unternehmen machen. Wichtig sind dabei vor allem die Beachtung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Wir wollen nur das auf der europäischen Ebene regeln, was auf der nationalen oder auf der kommunalen Ebene nicht geregelt werden kann.

Nur so können bestmögliche Wirkungen erzielt und gleichzeitig nachteilige Auswirkungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die so genannte Folgenabschätzung muss deshalb von der Kommission mit größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet werden. Es ist deshalb richtig, dass auf Druck des Europäischen Parlaments ein unabhängiger Rat eingerichtet wurde, der über die Qualität der Folgenabschätzung wacht. Dieser Rat sollte allerdings dem Europäischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Für die Unternehmen, Behörden und Bürger sind die Vorschriften mit finanziellen Kosten verbunden, ob es nun darum geht, Informationen bereitzustellen, Produkte zu kennzeichnen oder Überwachungspflichten nachzukommen. Sind die Kosten zu hoch, macht dies den Nutzen einer Politik zunichte. Wir haben daher das ehrgeizige und richtige Ziel, die Verwaltungskosten durch Bürokratieabbau bis 2012 um 25 zu verringern. Für dieses Ziel müssen wir uns auf europäischer Ebene einsetzen, und die Chancen, dies zu erreichen, sind gut.